Señor Presidente, no hemos avanzado suficientemente en superar las incoherencias de las políticas para el desarrollo porque, entre otros, no han sido aplicados de manera concreta ni el Tratado de Lisboa, ni el Foro de Busan sobre la Eficacia de la Ayuda, ni la Declaración del Milenio. Señor Comisario, necesitamos voluntad política, implicación y, como usted reconoce, colaboración institucional. Colaboración institucional sí, pero sin olvidar el papel fundamental de las administraciones locales y regionales. El pasado mes de abril el Consejo de Gobierno vasco aprobó un marco de referencia para la coherencia de las políticas para el desarrollo en el País Vasco que permita avanzar hacia un desarrollo más humano y sostenible y permita abordar los retos actuales en el ámbito interno e internacional. Señor Comisario, ¿qué papel otorgará en el diálogo político a las administraciones locales y regionales? ¿Conoce el compromiso y el acuerdo del País Vasco?